Gospođo predsjednice, temeljna ideja Europske unije bila je spriječiti budući rat u Europi, spriječiti prolijevanje krvi u Europi. No to očito vrijedi samo za bogate zemlje zapada. Krvavi sukobi devedesetih bili su rezervirani za bivšu Jugoslaviju. Jučer je to bila Ukrajina. Nadamo se da neće biti sutra. Svuda su posljedice iste, žrtve, siromaštvo, propalo gospodarstvo i nemogućnost, nesposobnost Europske unije da to spriječi. Sjedinjene Države nam telefonom šalju poruku što misle o nama. U međuvremenu neodgovorni, beskrupulozni i zločinački diktatori koriste mehanizme i snage iz nekih tamo prošlih vremena i šalju snajperiste na svoje građane ili u drugom slučaju vojsku na Hrvatsku. U ovom smo parlamentu govorili već o Ukrajini i pritisku Rusije na nju. Bilo je puno oštrih riječi i obećanja. I onda sam tvrdio da grube riječi treba poduprijeti politički i financijski. Trebalo je onda, treba i sada. Ukrajina definitivno ima svoje mjesto u Europi.